Señor Presidente, simplificar y flexibilizar está bien, pero eso no es recortar como están haciendo algunos Gobiernos de la Unión Europea, entre ellos el español. A quienes dicen que la evaluación ambiental exhaustiva supone un obstáculo a la productividad o incluso a la creación de puestos de trabajo, hay que decirles que, si un proyecto no es sostenible, a la larga resulta más caro en daños medioambientales, paisajísticos, e incluso en vidas humanas. En la Comunidad Valenciana tienen ustedes un ejemplo de lo que pasa cuando no se hace una evaluación ambiental adecuada ―me refiero al proyecto Castor―, porque no se ha evaluado adecuadamente el riesgo de terremotos por inyección de gas en un almacén en una falla sensible, y tenemos un tremendo problema. Imagínense los partidarios del fracking que también se quiere aplicar allí lo que pasaría si, en vez de inyectar gas

Hace falta flexibilidad, pero también rigor, exigencia y armonización para proteger el medio ambiente, sin pretextos de que eso no crea puestos de trabajo o perjudica la economía, ¡por favor!